Costurile exploatării pot fi extrem de ridicate, în funcție de caracteristicile geologice ale zonei, ceea ce poate determina o companie să își asume riscuri mari pentru a se asigura că obține profit. Costă mult mai puțin să creștem măsurile de siguranță a exploatării, decât să căutăm soluții post factum. Cred că legislația trebuie să fie îndeajuns de strictă pentru a preîntâmpina astfel de accidente și, de asemenea, că trebuie să ne asigurăm că firmele care exploatează în apele europene au capacitatea financiară de a suporta pagubele produse mediului și societății într un scenariu de risc maxim. Doresc să mă alătur colegului Sonik și să solicit Comisiei să aibă în vedere crearea unui fond de urgență, pentru a ne asigura că daunele vor fi acoperite și atunci când costurile depășesc capacitatea financiară a poluatorului.